Même constat concernant les fonds destinés à la sécurité et aux migrants, puisque le Parlement européen table sur une baisse des arrivées de migrants.

L'Union européenne risque donc de devoir ponctionner ses fonds d'urgence, faute de solution pérenne.